Madame la Présidente, il y a quelques heures, le gouvernement soudanais a informé l'ONU que les conditions nécessaires au retour de milliers de résidents ayant fui la région disputée d'Abyei, à la frontière entre le Nord et le Sud du Soudan, allaient être mises en place. Nous le savons, si le départ est toujours très rapide, les retours de personnes déplacées prennent du temps et sont trop souvent sources de troubles humanitaires et sociaux considérables.